J'estime qu'il est important que nous montrions aux millions de victimes de cette maladie que nous pensons à elles et que nous faisons tout notre possible pour vaincre cette maladie. Monsieur le Commissaire, votre témoignage m'a ému quand vous avez évoqué vos trois frères qui sont décédés du cancer. Comme vous l'avez vous même indiqué, nous sommes tous victimes de ce fléau. Moi même, je tiens à rappeler que j'ai perdu un ami très cher, qui s'appelait Édouard Ferrand et qui était eurodéputé. C'était l'un de nos collègues lors de la législature précédente il a été emporté en quelques mois par un cancer foudroyant. Heureusement, on fait déjà beaucoup pour lutter contre ce fléau. On a évoqué la lutte contre le tabac, la lutte contre l'exposition des personnes aux produits cancérigènes, beaucoup de programmes de dépistage, mais je pense qu'il est important de dire qu'il faut aller plus loin. Il faut aider les États à lutter contre ce fléau et je suis heureux de vous avoir entendu parler d'un plan européen de lutte contre le cancer, que nous appuierons bien sûr de toutes nos forces, car ce n'est pas un sujet...